Paní předsedající, léčit nemocnou planetu na části jednoho kontinentu s obrovskými náklady a chabou účinností se značnými nežádoucími účinky je bizarní nápad.

Obávám se, že projekt ani zdaleka není připraven tak, aby mohl být odpovědně realizován. Máme se zabývat návrhem, jak finančními injekcemi spravedlivě léčit škody způsobené společnosti budoucí realizací chimérických ambiciózních projektů.

Ale víme, jak to dopadá s ambiciózními plány bez dořešených předpokladů a ignorovaných důsledků.